Spomenuli ste kako treba pomoći Bosni i Hercegovini, i u izvještaju se navodi ta potreba, ali da li se slažete sa mnom da, u ovom trenutku, kada trpimo puno toga u Europskoj uniji, prije svega u sigurnosnom smislu, upravo Bosni i Hercegovini trebamo maksimalno pomoći i njihovim državnim tijelima kako bi bolje kontrolirali sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini jer se bojim da bi Bosna i Hercegovina mogla biti izvor naših velikih sigurnosnih problema?